Señor Presidente, los pescadores europeos son los que ponen cara, manos y esfuerzo a una forma de hacer y transformar que fomenta las buenas prácticas en todos los mares del mundo. Por eso, estamos obligados a conseguir que la pesca no regulada sea un mal negocio. Eso requiere que todo el pescado que consumimos en Europa cumpla los mismos requisitos que exigimos a nuestros pescadores y productores. Además, nuestros profesionales necesitan participar más en la negociación de los acuerdos pesqueros y que haya más control, para que nuestras aportaciones en terceros países impulsen industrias con los valores y prácticas que nos caracterizan, y una estrategia europea coherente y pragmática, para evitar que flotas depredadoras ocupen los espacios que nosotros dejamos cuando expiran algunos acuerdos pesqueros. Por eso, apoyo estas aportaciones sobre la dimensión exterior de la política pesquera común, pero también apoyo que haya un lugar en ella para la pesca artesanal y de pequeña escala, la más integrada en su ecosistema natural y social.

Una definición flexible y realista de la pesca artesanal, un papel reforzado para las regiones y sensibilidad social para que se reconozcan las enfermedades profesionales de las mujeres que desempeñan oficios auxiliares, son condiciones básicas para mantener la población y la actividad en muchas zonas costeras.